Madame la Présidente, je tiens tout d'abord à saluer les efforts de la Présidence suédoise pour parvenir à un accord ambitieux à Copenhague, et cela malgré le vent très fort de pessimisme qui souffle sur ces futures négociations. Pour ma part, je pense que ce n'est pas faire preuve de réalisme que d'admettre à ce stade que le sommet de Copenhague est mort né ou qu'il ne débouchera pas sur un accord concluant à ratifier par toutes les parties.

Je plaide pour qu'à ce stade, on ne revoie pas nos ambitions à la baisse, ni en termes d'objectifs, ni en termes d'échéances. Il nous faut continuer à croire en un accord politique mondial complet, ambitieux et contraignant, ouvrant la voie à la conclusion d'un traité légal le plus tôt possible. Il est vraiment trop tôt pour évoquer l'échéance de la COP 16 de décembre 2010. Nous devons maintenant traduire notre rhétorique en réelle volonté politique. Il faut clarifier notre engagement en termes financiers et en termes d'aides aux pays en voie de développement, notamment par des transferts technologiques. À ce stade, un engagement total et collectif de l'Union européenne est indispensable. Je note, par ailleurs, sur papier, l'élan récent mais exemplaire donné aux pourparlers par le Brésil, la Corée du Sud, l'Indonésie et la Norvège, notamment, qui ont chiffré leurs ambitions pour réduire leurs émissions polluantes. Si on peut comprendre la flexibilité réclamée par les États Unis, qui commencent seulement à prendre en considération la question climatique, nous devrons tout de même parvenir à des engagements chiffrés contraignants et ambitieux, à court, moyen et long terme de gros pollueurs comme les États Unis et la Chine. À défaut, nous courons au désastre climatique, politique et moral.